Señor Presidente, creo que es importante recordar que en este Parlamento no es la primera vez que hablamos de Belarús y, desde este punto de vista, esta Resolución es importante en la medida en que condena de una forma clara las detenciones y el encarcelamiento de los miembros de la oposición, así como la represión de los derechos fundamentales a la que estas personas han estado sometidas. La libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de movilización en países como Belarús deben ser una prioridad y, por lo tanto, es necesario hacer un llamamiento inmediato e incondicional a la puesta en libertad de estas personas, que no podemos llamar de otra forma que prisioneras políticas. Y, en segundo lugar, creo que también es importante condenar —y esto es lo que hace la Resolución— de la forma más fuerte, más dura, más clara, más firme posible el uso de la tortura en estos países, como en cualquier otro, incluso también cuando ello ocurre en la Unión Europea, y eso lamentablemente también está ocurriendo. Pero en un país con el que tenemos relaciones de vecindad cada vez mayores, con el que estamos fortaleciendo nuestras relaciones, el uso de la tortura como medida de trato en las prisiones, y especialmente cuando hay detrás una motivación política, es algo que merece todo nuestro rechazo, toda nuestra condena. Y, por último, quisiera también condenar, de una forma clara, la sentencia impuesta al joven opositor activista por el solo hecho de haber participado en las manifestaciones del 19 de septiembre. Creo que el Parlamento hace bien en posicionarse claramente en contra de estas opciones y exijo de alguna forma que sea escuchado.